Señora presidenta, Turquía vive una situación preocupante una sociedad polarizada y dividida, la prórroga del estado de emergencia después del intento de golpe de Estado y también, señora presidenta, una asunción de poderes, como nos ha recordado el comisario, muy preocupante desde el punto de vista también de la Comisión de Venecia.

Creo, señora presidenta, que hemos asistido a un deterioro rapidísimo de las relaciones con Turquía y, por lo tanto, señor comisario, hay que seguir con mucha atención la evolución de la situación en el país y los propósitos del presidente de revisar las relaciones con nosotros, así como la anunciada consulta sobre el restablecimiento de la pena de muerte.